Elnök Aszony, tisztelt Képviselőtársaim! Én egy olyan ország, Magyarország polgárait képviselem, amely még nem tartozik az euróövezethez. Tervezi a belépést, de tanulva a múltból, csak akkor, amikor arra kellőképp felkészült. Ez folyamatban van, hisz gazdaságunk erősödik, a strukturális reformoknak köszönhetően jelenleg Magyarország gazdasága mutatja a legnagyobb növekedést az Unióban, 5,2 kal pont a négyszeresét az uniós átlagnak, és ennek előnyeit a polgárok a növekvő munkabéreken keresztül már élvezhetik. Azt szeretném kérni a központi bank leendő elnökétől, hogy vezetése alatt az intézmény olyan monetáris politikát kövessen, mely tekintettel van az eurózóna és nem eurózóna országok érdekére. Mindannyian az egységes piac részesei vagyunk, ezért ne történjen olyan az eurózónában, amely nehezíti a kívül levők életét. Például az önálló eurózóna költségvetésre vonatkozó javaslat is ilyen. Mérlegelje az új elnök, hogy azt ne a nem eurózóna országoknak járó források terhére alakítsák ki. Végezetül azt kérném, hogy ne gördítsenek mindig újabb feltételeket az eurót majd bevezetni kívánó országok útjába, nem volna fair a feltételek folyamatos változtatása.